Dekle na sliki je temnolaso, bele polti z okroglim obrazom, modrimi očmi in urejenimi obrvmi. Ima sijoč nasmeh, poleg tega ima v ušesni mečici tudi uhan, ki je vidim na eni strani. Nekje ob strani se zaznavajo svetlejši lasje, kar lahko nakazuje na to, da je morda dekle že postaja siva. Mož na sliki ima podolgovat obraz, precej visoko čelo in kratko postrižene lase. Gre za belca nekako modro-zeleno-sivih oči, njegovi uhlji so precej veliki, brada pa trapezasto oblikovana. Njegov nasmešek je le nakazan, tako da težko govorimo tudi o tem, kako urejene ima zobe. Ženska na sliki je temnolasa dolgolaska. Njene obrvi so oblikovane, ustnice polne in zobje sijoči. Obraz je okrogel. Vidi se, da ženska nosi tudi mejkap, to predvsem vidimo pri, ustnicah, čeprav gre slutiti, da je tudi njena polt poudarjena s pudrom. V eni od ušesnih mečic ima uhan, na drugi strani ta uhan ni viden, tudi če je prisoten. Gre za mlajšega fanta rjavih las in visokega čela. Njegove oči so modre, sivomodre, obraz pa sodi v kvadratno strukturo. Ustnice ima stisnjene in obrvi namrščene. Njegov obraz je posut s pegicami. Gre za mlajšega fanta, nekako težko presodimo, kakšne volje je. Nekoliko se mršči, čeprav nekako zaznavamo tudi iz samega pogleda, da je verjetno dobre volje. Na sliki je svetlolasa ženska, njen obraz je ovalen, oči so nekako rjavo-modro-sive, ustnice pa so polne, prav tako ima sijoče zobe. Na zgornji ustnici na sredini zaznamo neko temno liso. Njene obrvi so oblikovane, lasje pa segajo čez ušesa, tako da težko presodimo, ali ima kakšen nakit ali ne. Ženska je dobre volje, zadovoljna in nasmejana. Predvidevam, da gre na sliki za tridesetletnika. Gre za moški obraz, za rjavolasca s srednje dolgimi lasmi, stisnjene ustnice nakazujejo resen pogled. Mož ima modre oči, njegovi lasje so razmršeni. Obraz je kvadraten. Ženska na sliki ima svetle rjave lase. Gre za svetlo polt, rjave oči, okrogel obraz in oblikovane obrvi. Ženska na sliki ima sijoč nasmeh in precej tanke ustnice. Kljub temu da je njen obraz okrogel, je njena brada kar zašiljena. V ušesnih mečicah ima uhane, ki so precej veliki in poudarjajo samo silhueto ženskega obraza. Na desni strani, nekje v višini obrvi, ima tudi materino znamenje. Mož na sliki je starejši, kar nakazujejo sivi lasje, ki so pri njem kratki. Njegove obrvi so zelo košate in že nekoliko sive, usta so razpotegnjena v nasmeh. Mož sicer nima brade, vendar je neobrit. Njegov nasmeh nakazuje, da je tudi njegovo zobovje urejeno. Njegove oči so rjave barve. Ženska na sliki ima ovalen obraz. Gre za nekoliko temnopolto osebo, temnolasko z dolgimi lasmi. Ima polne ustnice, dokaj majhne oči in tanke obrvi. Njen nos in usta so v primerjavi z očmi precej veliki. Vidimo, da ženska nosi tudi nakit, in sicer zaznavamo verižico okoli vratu ter majhne uhane v njenih ušesnih mečicah. Ženska na sliki je mlajša svetlolaska kvadratnega obraza. Njene ustnice so polne, oči rjave, ima pa tudi precej močne obrvi. Poleg tega vidimo, da ima precej poudarjene oči, se pravi, ženska uporablja tudi ličila. Medtem ko je njena polt precej bleda, lasje pa so razmršeni. Iz samega pogleda in samega videza obraza lahko sklepamo, da gre za model, ki se sprehaja po modni pisti.